Da gehört schon eine besondere Arroganz auf Ihrer Seite dazu, diese geschlossene Front aufzubauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen als Politikerin dazu gratulieren soll, denn es ist ja in der Tat kein Geniestreich.

Versprochen, gebrochen Sie halten Zusagen nicht ein, und das ist ein ernsthafter Vorgang.

Die Kommission ist inzwischen ziemlich verzweifelt, weil das Geld ja gar nicht ausgegeben werden kann. Allein deswegen haben wir ja neue Instrumente entwickelt der Rat und die Kommission haben neue Instrumente entwickelt und nur deswegen ist die Debatte hier überhaupt möglich.

Was tun wir jetzt? Ich möchte schon darum bitten, dass der Rat Wort hält, dass auch die Kommission Wort hält. Wir haben ein Verfahren beschlossen, und dieses Verfahren muss eingehalten werden!

Aber wenn Sie uns keine andere Wahl lassen, dann werden wir auch dies sehr seriös in Betracht ziehen müssen.